Herr Präsident! Der Bericht über Polen Im Dezember 2017, vor drei Jahren, startete die Kommission das Artikel 7 Verfahren seither Stillstand im Rat und damit gewollt oder ungewollt eine weitere Ermutigung zum Weiterführen des antidemokratischen Weges. Die letzten Wochen und Monate haben nochmal deutlich gezeigt Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte sind der PiS Regierung egal. Von unabhängiger Justiz ist schon lange keine Rede mehr. Medien und immer mehr Organisationen geraten unter Kontrolle der PiS. Statt klarer Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen ein angekündigter Rückzug aus der Istanbul Konvention. Wir erleben massive Diskriminierung und Hetze gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität und eine ausdrückliche Unterstützung sogenannter LGBTI freier Zonen. Wenn die Mitgliedstaaten im Rat weiter nur zuschauen, verliert die EU ihre Glaubwürdigkeit als Kontinent mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten. Die Mitgliedstaaten müssen endlich etwas tun. Machen Sie sich nicht länger zu Handlangern von Orbán, PiS und Co. Positionieren Sie sich endlich eindeutig. Verankern Sie einen verbindlichen und effizienten Rechtsstaatsmechanismus im kommenden Haushalt. Jetzt haben Sie die Chance, unsere Werte für alle Menschen in Europa zu sichern.